Finančná kríza ukázala, že dôvera spotrebiteľov vo finančný systém sa môže rýchlo narušiť. Platí to najmä v prípade, že nie sú dostupné adekvátne postupy náhrady škody, ak spotrebitelia utrpeli straty v dôsledku zlyhania finančných inštitúcií. Systémy poistných záruk môžu byť hodnotným nástrojom pri znižovaní rizík, ktorým sú poistenci vystavení, ak by prišlo k zlyhaniu poisťovacej spoločnosti a tá by sa dostala do platobnej neschopnosti. Často sa však tieto systémy poistných záruk odlišujú v otázke krytia. Z toho potom vyplývajú rôzne stupne ochrany poistencov v jednotlivých členských štátoch. Výrazné rozdiely sú aj v iných aspektoch ovplyvňujúcich rozsah poskytovanej ochrany a tiež v prevádzkových postupoch a spôsoboch financovania. Na udržanie dôvery spotrebiteľa v poisťovací priemysel, ale aj v jednotný trh s finančnými službami, by podľa môjho názoru mala byť zabezpečená jednotná úroveň ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľ by takpovediac mal mať istotu, že všetky druhy poistných produktov, ktoré si zakúpi, sú kryté systémami poistných záruk a že tieto systémy budú zaručovať, aby získal v stanovenom čase 100 náhradu, ktorá bude jednotná v celej Európskej únii.